Erstens Der Ombudsmann ist ein unverzichtbarer Bestandteil einer demokratischen und vor allem bürgernahen Europäischen Union. Zweitens Nach anfänglichen Irritationen kann man die Zusammenarbeit zwischen dem Petitionsausschuss und dem Ombudsmann als hervorragend bezeichnen. Drittens Wenn man so will, sind der Petitionsausschuss und der Ombudsmann gemeinsam die zentrale Messstation für ein bürgerfreundliches Europa. Viertens Als Mitglied des Petitionsausschusses freue ich mich weiter auf den kritischen Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern der Europäischen Union, besonders jetzt, nachdem der neue Vertrag in Kraft getreten ist. Denn die Europäische Union ist für die Bürgerinnen und Bürger da und nicht umgekehrt. Und wir müssen gemeinsam aufpassen, dass das so bleibt und verbessert wird.